Wenn wir unsere Umwelt für künftige Generationen bewahren wollen, dürfen wir wirtschaftliche und umweltpolitische Aspekte nicht getrennt betrachten. Es ist daher sinnvoll, volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen durch umweltpolitische Faktoren zu ergänzen, und Grundlage jeder fundierten Bilanz sind ausreichende und zuverlässige Daten. Aber wenn die EU schon zentral Daten aus den Mitgliedstaaten verlangt, sollte sie auch nicht vor sensiblen Themen Halt machen.

Hier werden Wechselwirkungen zwischen Wirtschaft und Umwelt deutlich. Und hier wird deutlich, wo die EU leider Gottes ihre Gewichtung hat, nämlich bei Großunternehmen und bei Lobbies.